virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem flutt er af mér og vilhjálmi bjarnasyni háttvirtum þingmanni og snýst um ráðstafanir gegn málverkafölsunum tillagan er í sjálfu sér einföld hún snýst um að hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra verði falið að setja á laggirnar starfshóp skipaðan fulltrúum listasafns íslands myndstefs bandalags íslenskra listamanna sambands íslenskra myndlistarmanna embætti sérstaks saksóknara sem fer með efnahagsbrot og mennta og menningarmálaráðuneytis hlutverk þessa starfshóps verði að gera tillögur að ráðstöfunum gegn málverkafölsunum og að skilgreina ábyrgð hins opinbera í lögum gagnvart varðveislu þessa hluta menningararfsins og að hið opinbera fái frumkvæðisskyldu til að rannsaka og eftir atvikum kæra málverkafalsanir eins og kunnugt er hafa þessi mál lengi verið í umræðu það er á tíunda áratug síðustu aldar sem málverkafalsanir komast í almenna umræðu á íslandi sú tilgáta hefur verið sett fram að hér hafi verið allt að níu hundruð fölsuð myndverk málverk og teikningar á sveimi á þessum tíma

einhver fjöldi listaverka málverka hafi verið eignaður þá íslenskum listmálurum úr hópi gömlu meistaranna og einnig færeyskum og dönskum listmálurum tveir hæstaréttardómar hafa gengið vegna ákæru um málverkafölsun á síðari árum dómur númer hundrað sextíu og eitt nítján hundruð níutíu og níu og dómur númer þrjú hundruð tuttugu og fimm tvö þúsund og þrjú sakfellt var í fyrra málinu en sýknað í því síðara en sýknudómurinn snerist þó fyrst og fremst um formsatriði hér er ekki ætlunin endilega að fara út í þessa sögu heldur má segja að þessi mál og þessi umræða hafi vakið spurningar um hvert hlutverk hins opinbera eigi að vera þegar kemur að svona málum eftir að þessir dómar gengu skipaði þáverandi hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir starfshóp til að fjalla um viðbrögð við listaverkafölsunum og reyna að greina umfang vandans sá starfshópur skilaði tillögum um mitt ár tvö þúsund og fimm hann lagði fram ýmsar tillögur meðal annars að efla þyrfti rannsóknir á íslenskri listasögu skrásetja upplýsingar um listaverk og eigendasögu hann benti líka á að yfirvöld hefðu ekki neytt allra úrræða sem tiltæk væru í lögum til að fást við málverkafalsara síðan voru gerðar tillögur að breytingum á höfundalögum lögum um verslunaratvinnu og almennum hegningarlögum haustið tvö þúsund og sex flutti þáverandi hæstvirtur viðskiptaráðherra frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslunaratvinnu með síðari breytingum það frumvarp var samið í viðskiptaráðuneytinu og tók mið af tillögum starfshóps hæstvirts menntamálaráðherra frá árinu tvö þúsund og fimm breytingarnar sem stefnt var að með frumvarpinu fólust einkum í því að þeim aðilum sem selja myndverk í atvinnuskyni yrði gert skylt að leggja fram eigendasögu myndverka og vekja athygli væntanlegra kaupenda á henni þá var áskilið að ef fyrirtæki hætti starfsemi í listaverkasölu skyldi það afhenda listasafni íslands þær upplýsingar um eigendasögu listaverka sem fyrirtækið byggi yfir þetta var sem sagt hæstvirtur viðskiptaráðherra sem þá var jón sigurðsson þetta frumvarp varð ekki að lögum það var endurflutt óbreytt haustið tvö þúsund og sjö og líklega hæstvirtur ráðherra björgvin g sigurðsson sem þá hefur flutt það og gekk þá til viðskiptanefndar en frumvarpið náði ekki til lands og frekari tilraunir hafa ekki verið gerðar ég vil nú nefna það að þetta er eitt af þeim málum sem að sjálfsögðu kom inn á mitt borð þegar ég gegndi embætti mennta og menningarmálaráðherra

teknar upp öflugri ráðstafanir gegn málverkafölsunum annars vegar snýst það um auðvitað að verja einstaklinga sem hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna kaupa á fölsuðum myndverkum þetta snýst um efnahagsbrot og þess vegna leggjum við áherslu á að fulltrúi sérstaks saksóknara taki sæti í þessum hóp hins vegar er markmið tillögunnar að vernda íslenska menningararfleifð fyrir þeim spellvirkjum sem falsanir fela í sér og því má segja að málið sé margbrotið því að menningararfleifð samanstendur auðvitað af menningarminjum og menningararfurinn þekking á honum og túlkun á ríkan þátt í að móta og viðhalda menningarlegri sjálfsmynd einstaklinga og hópa og það skiptir að sjálfsögðu máli að við stöndum sem best vörð um það sem við getum kallað menningararf það er sú mikla áhersla sem er lögð núna í alþjóðlegri umræðu á þekktan og ósvikinn uppruna menningarminja hún er tiltölulega ný en hún nýtur eigi að síður víðtækrar viðurkenningar sem ein af höfuðforsendum þess að slíkar minjar beri að varðveita ég nefni í því sambandi að mennta vísinda og menningarstofnun sameinuðu þjóðanna unesco gerir það að ófrávíkjanlegri kröfu fyrir því að menningarminjar fái sæti á heimsminjaskrá að þær séu ófalsaðar og sömu kröfu gera að sjálfsögðu lista og minjasöfn á vesturlöndum til safnkosts síns ég hef hlaupið hér yfir greinargerðina sem fylgir þessari tillögu ég tel hins vegar og það var okkar niðurstaða sem hana flytjum að réttast væri að nálgast málið á þessum breiða grunni að þessi starfshópur verði settur á laggirnar og hann skili þá tillögum og það má segja að þetta séu aðeins breiðari forsendur en áður voru hafðar til hliðsjónar hjá starfshópnum sem áður starfaði og ég nefndi hér áðan því að hér kemur í raun og veru þessar tvær víddir koma inn það er annars vegar að líta á málið sem efnahagsbrot og hins vegar að horfa á hlutverk stjórnvalda og frumkvæðisskyldu stjórnvalda gagnvart því að varðveita menningararfinn

því í raun og veru er löngu tímabært það er löngu tímabært að skýra laga og regluramma utan um viðskipti með

löngu tímabært líka að skoða áhrif slíkra falsana á

ég vonast því til þess að þessi tillaga eftir skoðun háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar sem ég legg til að málið gangi til að lokinni þessari umræðu þá vonast ég að sjálfsögðu til þess að hún